Domnule președinte, doamnă comisar, cred că măcar o concluzie avem că piața unică este importantă și că nu am finalizat o. Pornind de la aceste idei, eu aș vrea să adaug la cele discutate aici și câteva lucruri și, poate, puteți în răspuns să și aduceți informații noi. Funcționarea pieței unice, sigur, depinde foarte mult și de alte lucruri care nu sunt în portofoliul dumneavoastră, eu cred că Comisia în ansamblu trebuie să lucreze pentru funcționarea pieței unice.

Dacă uniunea vamală nu funcționează unitar, evident că sunt efecte asupra pieței unice.

Nu avem piață unică, pentru că avem Schengen și non Schengen, avem euro și non euro, avem probleme cu foarte multe directive, plățile întârziate, de exemplu, sau directiva pe achiziții și foarte multe exemple vă mai pot da, euro și non euro. Ce ne propunem să facem concret, pentru că avem foarte puține realizări din punctul meu de vedere, le au nominalizat colegii, nu le mai spun și eu, dar, poate, în răspunsurile dumneavoastră, puteți, sintetic, să ne spuneți care sunt următoarele lucruri pe care le am putea rezolva în piața unică, pentru că aici avem nevoie de locuri de muncă, de sustenabilitate pentru IMM uri, de creștere economică, în competiția aceasta globală.